Ayant désormais uni leur destin, les Européens sont ils capables de l'affronter de façon solidaire? La solidarité se manifeste aujourd'hui au plus dur de la crise.

Unis dans l'épreuve, les Européens doivent aussi montrer qu'ils sont solidaires dans la préparation de l'avenir car si la crise a frappé l'Europe plus durablement que les autres continents, c'est parce que notre économie était déjà affaiblie par dix ans de croissance molle, l par an en moyenne seulement. Les dix ans de la stratégie de Lisbonne ont été une décennie perdue. Les dirigeants européens se sont donné, avec l'Agenda 2020, un plan de renaissance de notre économie, mais sans en préciser ni le financement, ni le contrôle, ni les incitations ou les sanctions éventuelles. C'est pourquoi, le moment est venu de compléter le pacte de stabilité par un pacte de solidarité, comme cela a déjà été dit, dans cet hémicycle.

Une procédure se met en place pour garantir la stabilité en évitant les déficits, c'est la coordination des politiques budgétaires.

Dépenser moins mais dépenser mieux, non pas chacun tout seul chez soi, sous la menace de sanctions, mais tous ensemble pour bâtir.